În ultimele luni am aflat prea multe știri îngrijorătoare despre Egipt. Violențe frecvente împotriva creștinilor copți, manifestații care au degenerat și intervenții brutale ale forțelor de ordine, agresiuni sexuale împotriva femeilor, acțiuni împotriva ONG urilor și fundațiilor internaționale.

Se pare că asistăm la creșterea gradului de intoleranță, radicalizare și polarizare a societății egiptene. Întrebarea este ce se poate face pentru ca această tendință să nu se agraveze și mai mult? Consider că Parlamentul European trebuie să monitorizeze în continuare evoluțiile din Egipt și să atragă atenția ori de câte ori au loc derapaje. În același timp, este nevoie ca reprezentanții Uniunii să și exprime preocupările în dialogul cu autoritățile de la Cairo, încurajându le să aibă un comportament responsabil.